Ambición y realismo es la propuesta que tenemos encima de la mesa. Y quiero decir algo con toda claridad frente a algunas dudas. La descarbonización no es un lastre para la economía. Al contrario, es un factor de crecimiento, de competitividad, de generación de empleo y de generación de empleo de calidad. Y tenemos que hacer esta apuesta en este momento, porque, además, como Parlamento, como representante de los ciudadanos, tenemos una cita con la historia, que es apostar decididamente en la lucha contra el cambio climático. Y conociendo, señorías, la propuesta del Consejo, yo quiero hacer un llamamiento para fortalecer todavía mucho más la propuesta del Parlamento con un voto claro y contundente para vencer los obstáculos que tenemos todavía para conseguir ese objetivo de hacer una apuesta por la energía limpia, de hacer una apuesta por la energía renovable. Yo ya sé que todos tenemos matices, todos tenemos intereses nacionales, todos tenemos algo que ver con algún sector que en nuestro país es muy importante, y tenemos dudas. Pero no nos puede generar ninguna duda el desafío que tenemos por delante. No podemos hacer seguidismo de los negacionistas como Trump, que niegan lo que tenemos encima. Tenemos que tener altura de miras y tenemos que responder como Parlamento ante esta cita con la historia.